borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn þingflokks sjálfstæðisflokksins hún er þannig skipuð ragnheiður e árnadóttir formaður einar k guðfinnsson varaformaður